virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og tvö um geislavarnir nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ýmsa aðila sem koma fram í nefndarálitinu

eftirliti geislavarna ríkisins meðal annars með innflutningi uppsetningu og breytingum á geislatækjum sem gefa frá sér jónandi geisla lögð er áhersla á aukna ábyrgð notenda virk gæðakerfi og mat á geislaálagi sjúklinga eru þessar breyttu áherslur til þess fallnar að stuðla að því að notkun geislunar sé sem árangursríkust og geislun á fólk sé sem minnst einnig tekur frumvarpið mið af breyttum áherslum í geislavörnum innan evrópusambandsins og er með því haldið áfram aðlögun íslenskrar löggjafar á sviði geislavarna að tilskipunum evrópusambandsins um geislavarnir og framkvæmd þeirra geislunarviðbúnaður á íslandi miðaðist við að geta brugðist við kjarnorku og geislaslysum og tók ekki sérstakt mið af glæpsamlegri beitingu geislavirkra efna eftir hryðjuverkin í bandaríkjunum árið tvö þúsund og eins og í kjölfar mikillar umræðu meðal annars á vettvangi alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar hafa viðhorf til viðbúnaðar breyst og er áhersla nú lögð á að viðbúnaður taki einnig mið af vísvitandi misbeitingu geislavirkra og kjarnkleyfra efna mikilvægt er að lagarammi viðbúnaðar geislavarna ríkisins taki einnig mið af breyttum aðstæðum og því leggur nefndin til breytingar á fimmta tölulið annarrar greinar og níunda töluliðar fyrstu málsgrein fimmtu greinar þess efnis að viðbúnaður geislavarna ríkisins taki meðal annars einnig til ógnar af völdum glæpsamlegrar beitingar geislavirkra efna og samhæfingar geislunarlegs viðbúnaðar til uppfyllingar alþjóðlegum viðmiðum í þeim efnum hér er þó ekki vísað til þátta sem eru faldir öðrum lögum samkvæmt til dæmis almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni þegar um alvarlegt ástand er að ræða sem getur ógnað lífi og heilsu manna til einföldunar er jafnframt í sömu greinum felld út tilvísun í kjarnorkuvá en hugtakið geislavá sem eftir stendur felur það í sér aukin áhersla á ábyrgð geislavarna ríkisins á viðbrögðum við ógnunum sem geta hlotist af hugsanlegri glæpsamlegri beitingu geislavirkra efna kallar á bættan tækjakost stofnunarinnar til að ísland uppfylli viðmið alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar

við geislavá nýtist einnig í annarri reglubundinni starfsemi stofnunarinnar meðal annars eftirliti með notkun geislavirkra efna á sjúkrahúsum í a lið fimmtu grein frumvarpsins er lögð til breyting á orðanotkun í fyrsta og annarrar málsgreinar tíundu greinar gildandi laga þar sem talað er um eiganda tækis slíkt getur verið villandi á tímum rekstrarleigu og fjölbreytilegra rekstrarforma

og jafnframt eru gerðar breytingar í þessa veru í nokkrum greinum frumvarpsins þá leggur nefndin til að nýr töluliður bætist við þriðju grein laganna þar sem hugtakið leyfishafi verði

rafsegulsvið hafi óæskileg áhrif á heilsu manna nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali guðjón a kristjánsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir þetta álit rita háttvirtir þingmenn ásta möller formaður og framsögumaður ágúst ólafur ágústsson pétur h blöndal árni páll árnason siv friðleifsdóttir ellert b schram þuríður backman álfheiður ingadóttir